Señor Presidente, creo que en el Año de la Biodiversidad hemos hablado mucho de la tragedia que está ocurriendo, pero muy poco de soluciones. Yo creo que la sociedad necesita soluciones, nuevas formas de aproximación al problema.

Por tanto, tendríamos que hacer una micropolítica dedicada a la biodiversidad porque, precisamente, la biodiversidad es local. En segundo lugar, es tremendo que estemos de espaldas a toda actuación sobre el suelo y sobre el abandono de los suelos agrarios cuando precisamente el ciclo trófico de los animales exige un estudio pormenorizado de cada área.

Nada se habla del problema del suelo, de los insectos y de la riqueza orgánica del suelo.

Y, por último, quiero decir que los propietarios son esenciales.

Pero bueno, si tenemos pájaros o animales ¿no tendrá algo que decir el agricultor que planta las plantas donde vienen ellos a comer?

Esta manera de imponer dictaduras ideológicas creo que tiene que acabar en Europa si queremos conseguir una mejor biodiversidad.